2. A pamiętajmy, że o ile pierwsza nitka Nord Stream miała izolować państwa bałtyckie i Polskę, o tyle Nord Stream 2 jest bezpośrednio nastawiony na izolację energetyczną Ukrainy. Jedynie symboliczne personalne sankcje miały być manifestacją naszej dezaprobaty, ale równowaga strategiczna w żaden sposób nie została przywrócona. Cała ta sytuacja pokazuje bezpodstawność aspiracji Unii Europejskiej do budowy jakiejś wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tak, instytucje trzeba dobudowywać do polityki, a niestety polityki solidarności w tym zakresie nie prowadzimy.